Señora presidenta, ahora que se termina la legislatura quiero citar el artículo 7 del Reglamento de esta Cámara para que nos preocupemos por la situación de dos exdiputados al Parlamento Europeo del Grupo político Los Verdes Alianza Libre Europea.